Ja, hvala hvala lepa, Obžalujem, da mi sicer niste dali nobene, časovnice, kdaj boste spremenili to zakonodajo, kdaj boste umestili nazaj to varovalko, ki je bila že pred novembrom dva tisoč, trinajst noter, dali ste pa neko splošno, obljubo. Jaz vam bom vsekakor držal za besedo, čeprav še enkrat, pričakujem, da boste dali neko časovnico, za besedo vas bo pa držal prav tako tudi slovenski, narod. Hkrati se sprašujem, če bo v tej delovni skupini, za popravek zakona, če bodo v tej skupini sodelovali isti ljudje, kot so sodelovali leta, dva tisoč trinajst, ker veste, potem imamo ljudje občutek, da se zakoni pišejo za neke vplivne posameznike, ne pa za naše, državljane. Po enem letu v državnem zboru, opažam, da zelo lepo in zelo dobro, nastopate. Še vedno pa ni nekih sprememb glede pokojninske reforme, zdravstvene reforme, davčne reforme, prav tako tudi reforme, trga dela, praktično, ničesar. Ob tem je treba pošteno povedati, da edino, kar ste dobrega storili za naše državljane, je to neobdavčen, regres. Verjetno sledi še en bombonček v obliki dodatnega zavarovanja, kar pa je druga zgodba. z vaše strani smo slišali že veliko obljub, premaknilo pa se ni, ničesar, zato si zapomnite, da veliko stori tisti, ki malo stori, a naredi tisto, kar je potrebno. Ničesar pa ne stori tisti, ki, dela veliko, a ne stori tistega, kar bi moral, storiti. In če se vrnem nazaj, k odpisu dolgov in spremembi zakonodaje, si ne želim, da tako, kot je, ker tako, kot je, ne more in ne sme več, biti. Več kot četrtina mandata je za vami, spoštovani predsednik vlade, ukrepov za izboljšanje pravosodnega sistema, v državnem zboru pa še nismo dočakali. Zanima me, ali boste v zakon ponovno vključili to varovalko, vsaj polovičnega poplačila dolga, v največ štirih letih.